Monsieur le Président, chers collègues, nombreuses sont les femmes, en Europe et dans le monde, qui luttent chaque jour pour l'élimination de la violence à leur égard, mais elles ne peuvent et ne doivent pas mener ce combat seules, parce que ces violences contre les femmes, perpétrées en grande majorité par des hommes, sont également des violences contre l'humanité tout entière. Il est normal que les hommes se joignent également à ce combat.

Créée initialement par des hommes à destination d'autres hommes, cette campagne est partie du Canada il y a presque vingt ans. C'était un jour où certains hommes ont décidé qu'ils avaient le devoir d'inciter d'autres hommes à s'élever publiquement contre la violence faite aux femmes. Ce ruban blanc est un symbole, c'est aussi celui de l'œillet qui rappelle la lutte des femmes congolaises contre les souffrances dont elles sont victimes tous les jours elles étaient là tout à l'heure. En conséquence, j'appelle un maximum de collègues à se liguer avec nous pour ce combat des violences contre les femmes, car il y a la violence physique, mais aussi la violence psychologique et, souvent, vous le savez, les mots font plus mal que les coups.